Dezvoltarea sectorului feroviar european este esențială pentru ca Uniunea să facă față concurenței și provocărilor cu care se confruntă, dar și pentru a satisface cerințele tuturor beneficiarilor. Consider că este benefică o corelare cât mai strânsă a transportului feroviar cu cel fluvial pe apele interioare, pentru o acoperire cât mai bună a întregului teritoriu al Uniunii Europene și pentru îndeplinirea obiectivelor privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Este esențială consultarea autorităților locale și regionale în vederea dezvoltării strategiilor naționale ale infrastructurilor feroviare, dar și acordarea de sprijin pentru statele cu rețea mai puțin dezvoltată. Totodată, consider că statele Uniunii Europene trebuie să pună accent mai mare pe utilizarea fondurilor structurale pentru proiecte prioritare de transport, inclusiv cele de conexiuni transfrontaliere și mobilitate urbană, și să participe în număr cât mai mare la dezvoltarea rețelelor specializate, pentru a nu se ajunge la o Europă cu mai multe viteze în domeniul rețelelor de transport.